Jest na terenie Holandii piękne miasteczko Maastricht.

podpisany został Traktat o Unii Europejskiej. Jedno z jego głównych postanowień mówiło o utworzeniu obszaru bez granic wewnętrznych. Właśnie swoboda podróżowania, swoboda wyboru kraju, w którym chce się żyć, w którym chce się pracować, stanowiło jeden z fundamentów sukcesu Unii Europejskiej. Tym bardziej przykre jest, że właśnie w Holandii doszło do drakońskiego pogwałcenia tych fundamentalnych dla Unii Europejskiej zasad. Takim pogwałceniem jest portal partii PVV Geerta Wildersa, w którym można bezkarnie zamieszczać skargi na zachowania imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej. Chcę jasno powiedzieć, że nie mam nic przeciwko piętnowaniu zachowań złodziei, chuliganów, wandali czy bandytów, ale za to, że są złodziejami, chuliganami, wandalami czy bandytami, a nie dlatego, że są Polakami, Rumunami, Bułgarami czy przedstawicielami jakiejkolwiek innej narodowości. Trzeba jasno powiedzieć, że ten portal budzi złe demony.

Jestem z kraju, gdzie kiedyś Niemcy wymordowali 6 mln ludzi, a w pewnych miejscach były karteczki z napisem nur für Deutsche tylko dla Niemców Czy już niedługo w Holandii zobaczymy karteczki tylko dla Holendrów? Pytam dlatego, że brak zdecydowanej reakcji rządu holenderskiego w tej sprawie jest absolutnym skandalem. Rozumiem, że premier Holandii jest zakładnikiem Partii Wolności, ale nie ma takiego interesu politycznego, na ołtarzu którego można by położyć i poświęcić fundamentalne dla Unii Europejskiej wartości. Ten portal łamie trzy dyrektywy antydyskryminacyjną, o swobodnym przepływie osób, o ochronie danych osobowych. Domagam się stanowczej reakcji ze strony Parlamentu Europejskiego i jako Polak, i jako poseł z Polski kraju, który przelewał krew za wyzwolenie Holandii pod Arnhem w osobach gen. Maczka czy Sosabowskiego domagam się od Parlamentu Europejskiego jednoznacznego potępienia tego skandalicznego portalu i wywarcia presji na rząd Holandii, żeby zmusić rząd Holandii do zamknięcia tego